Az is mutatja a téma fontosságát, hogy milyen sok képviselő jelentkezett hozzászólásra ebben az egyperces műfajban.

Nagyon sok statisztikai adattal erősítette meg azt, hogy milyen nagy jelentőségű ügyről van szó. Én magam a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat magyarországi tagozatának alelnöke vagyok, mi részt veszünk az Európai Unió biztonságos internethasználati programjában. Azt gondolom, hogy megtettünk sok mindent annak érdekében, hogy minél nagyobb felvilágosítást tudjunk adni gyerekeknek, szülőknek egyaránt a biztonságos internethasználatról, azonban azt látom, hogy ez kevés. Én magam is négygyerekes családapa vagyok, és látom azt, hogy a gyerekek hozzáférése az internethez a családon kívül is számtalan ponton lehetséges. Tehát nem elegendő az oktatással foglalkozni, hanem nagyon fontos az, hogy a bűnüldözés, az internetes bűnözés megakadályozásának a szervezett összehangolása megtörténjen a tagországok között.